forseti það er auðvitað aldrei þannig að sökin liggi á einhverjum einum stað hins vegar held ég að segja megi að ef tala á um sök um deiluna á milli palestínu og ísraels þá liggur sökin hjá alþjóðasamfélaginu fyrir að hafa tekið þá ákvörðun árið nítján hundruð fjörutíu og sjö að stofna ísraelsríki ári seinna án tillits til þess í raun hvaða áhrif það hefði á fólkið sem þar var fyrir og án þess í raun að leysa þann vanda sem skapaðist við það

sá vandi er núna að verða sextíu ára gamall og hann er verri en nokkru sinni fyrr ég geri mér fulla grein fyrir því að þeir sem tóku þátt í því að stofna ísraelsríki og studdu það og það gerðu íslendingar og fleiri ríki gerðu það af góðum hug og góðum vilja en ég er ekki alveg viss um að menn hafi séð fyrir þær hörmungar sem það leiddi af sér og það er einfaldlega þannig að þjóð hefur verið haldið fanginni ef svo má segja í flóttamannabúðum innan múra við fátækt vonleysi og örbirgð ekki bara í nokkur ár heldur áratugum saman kynslóð fram af kynslóð þá verður maður að hafa skilning á ári að fólk bregðist við með reiði og jafnvel ofbeldi en ég ætla ekki að réttlæta ofbeldið hvorki það sem framið er af ísraelsher né því